nú þegar við stöndum á þeim tímamótum að við erum komin út úr samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og höfum uppfyllt þau markmið sem þar voru sett þá getur engum dulist nema þá helst stjórnarandstöðunni að lyft hefur verið grettistaki á endurreisn efnahagslífs landsins búið er að ljúka fjölmörgum erfiðum verkefnum sem alþingi og ríkisstjórn fékk í fangið eftir efnahagshrunið og fram undan bíða stór verkefni eins og grundvallarbreytingar á stjórn fiskveiða og vinna við rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúruauðlinda landsins til framtíðar og í sátt við þjóðina mikill stormsveipur hefur leikið um vinnu við þessa stóru málaflokka og er þar tekist á um grundvallarstefnur hvernig við högum nýtingu á náttúruauðlindum landsins hverjir eiga að hafa rétt til nýtingar og til hve langs tíma hvert afgjaldið á að vera og hvernig við göngum um auðlindirnar hver er almannaréttur gagnvart eignarrétti eiga auðlindirnar að vera framseljanlegar og þær sé hægt að veðsetja og hvert á hlutverk ríkisins að vera í stýringu á umgengni á nýtingu á auðlindum til lands og sjávar þetta eru spurningar sem skipta munu komandi kynslóðir gífurlega miklu máli og við verðum að horfa til langs tíma þegar við vegum og metum hvernig við lögfestingum nýtingu á umgengni við auðlindirnar og hvað við viljum friða til frambúðar atvinnuleysið er mikið mein og eitt af því stóra verkefni sem áfram verður glímt við en mikið hefur áunnist í mennta og vinnumarkaðsaðgerðum en halda verður áfram á fullum þunga og mæta þeim hópum sem mest hætta er á að læsist inni í langtímaatvinnuleysi opinberar framkvæmdir eins og bygging nýs fangelsis og nýs landspítala háskólasjúkrahúss er að fara í gang og samráðsvettvangur í eflingu atvinnu og byggðar á vestfjörðum og á suðurnesjum hefur skilað góðum árangri og skiptir miklu máli að haldið verði áfram á þeirri braut á þeim svæðum sem illa standa verkefnið framundan er að koma því fjármagni sem liggur í bönkum og lífeyrissjóðum landsins í vinnu sem skapi atvinnu og störf í framhaldinu þar getur ríkið ekki eitt og sér ráðið för það þarf líka áræðni og tiltrú almennings og fyrirtækja á að fjárfesta að nýju og horfa til þess að við erum á réttri leið í endurreisninni hagur ríkissjóðs fer ört batnandi og þær erfiðu aðgerðir sem þurft hefur að grípa til eru að skila árangri og er því fullt efni til bjartsýni seðlabankinn hefur fulla ástæðu til að lækka hraða stýrivexti því nú er nauðsynlegt að fá fjármagn í umferð í arðsamar framkvæmdir mikill hræðsluáróður hefur gengið um þjóðina þessa dagana um að það hrikti í þjóðarskútunni ef breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu nái fram að ganga þúsundir starfa munu tapast lánasjóðir bankanna fara í uppnám og ekkert bíði okkar nema vesöld og volæði ef þessari ríkisstjórn takist að ljúka því ætlunarverki sínu sem hún var meðal annars kosin út á það er að breyta fiskveiðilöggjöfinni ábyrgir aðilar sem gagnrýna hvað hæst allar breytingar bera fyrir sig hagsmuni landverkafólks sjómanna þjónustuaðila og hag sjávarbyggðanna hvar var barátta og varnarstaða þessara hagsmunaaðila þegar fólk missti vinnuna og ævistarfið í húseignum sínum við það að hrekjast úr sjávarbyggðunum í kjölfar hámarkshagræðingar innan sjávarútvegsins voru þá heildarhagsmunir hafðir að leiðarljósi eða var það réttur fárra til að hagræða sér í hag í skjóli framsals og ná til sín stærri og stærri skref af sjávarauðlindinni en láta sig litlu varða afleiðingarnar fyrir íbúa og byggðarlögin það þarf enginn að segja mér að ekki megi gera þær breytingar á kerfinu sem tryggja ekki betur atvinnuöryggi og íbúa sjávarbyggðanna og meira jafnræði í nýtingu á aðgengi að fiskimiðunum nú þegar hafa þær breytingar sem gerðar hafa verið á stjórn fiskveiða verið að skila fjölda starfa til sjós og lands þar má nefna strandveiðar skötuselinn makrílveiðar takmarkanir á útflutningi á óunnum fiski og fullvinnslu á nýtingu sjávarafla svo eitthvað sé nefnt innlegg matvælaframleiðslu skiptir þjóðarbúið gífurlega mikið máli hvort sem það eru sjávarafurðir fiskeldi landbúnaðarframleiðsla eða ylrækt þarna liggja mikil tækifæri áframhaldandi uppbyggingu og fjölgun starfa eftirspurn eftir heilnæmri fæðu á aðeins eftir að aukast bæði innan lands sem og erlendis þá skipta gæði og upprunavottun hráefnismiklu máli fyrir alla matvælaframleiðslu í landinu þegar við horfum til mikillar uppbyggingar í ferðaþjónustu og þeirrar fjölbreytni sem er í greininni í stórum og litlum ferðaþjónustufyrirtækjum sem eru vítt og breitt um landið þá eigum við líka að geta haft sömu möguleika innan sjávarútvegsins að þar geti þrifist fjölbreytt útgerðarmynstur vítt og breitt um landið sem skilar arði til samfélagsins og fleiri störfum og traustari undirstöðu í byggð í landinu mikil samþjöppun í atvinnugreinum hvort sem er um að ræða ferðaþjónustu sjávarútveg í landbúnaði eða verslun kann ekki góðri lukku að stýra því höfum við brennt okkur illilega á aukning aflaheimilda á nýbyrjuðu fiskveiðiári mun skila sér í auknum tekjum og fjölgun starfa breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu munu leiða til aukinna þjóðartekna fjölgun starfa og bættu atvinnuöryggi einnig betri nýtingu fjárfestinga í sjávarbyggðum fjölbreyttara útgerðarmynstur og auknu jafnræði og möguleikum á nýliðun í greininni en síðast en ekki síst að þjóðin fái sanngjarnan arð af auðlindinni nýtt fiskveiðistjórnarfrumvarp mun koma fram á haustþinginu og er mikilvægt að horft sé til tillagna stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá þar sem segir að auðlind þjóðarinnar sem bannað verði að selja eða veðsetja tillagan rímar algerlega við vilja stjórnvalda og þorra landsmanna yfirráðaréttur og sameign þjóðarinnar á auðlindum landsins á nýtingu þeirra er lykilatriði fyrir sameiginlega hagsmuni þjóðarinnar til framtíðar og fyrir byggð í landinu það skulum við muna í þeirri orrahríð sem hafin er um auðlindir þjóðarinnar til lands og sjávar